Hvala za besedo, predsedujoči. V prvi polovici te razprave so se pogosto znašle neke trditve, ko so potem se malo umirile v drugi polovici razprave in se zato nisem uspel nanje odzvati, in sicer to so trditve, ki slikajo celotno skupino ljudi kot nasilne migrante, ki koljejo, ki pobijajo, ki izsiljujejo, ki terorizirajo in ne vem kaj še vse. Seveda to predlagatelji iz vrst skrajne desnice zvito predstavljajo kot posamezne primere, ampak je precej očitno, da s to retorično operacijo zgolj prikrivajo določene lastnosti, ki jih želijo projicirati na celotno družbeno skupino, seveda ne zaradi tega, ker bi bila ta družbena skupina kaj kulturno ali genetsko ali karkoli takega nagnjena k nasilju, k razbijanju in nevklapljanju v družbo, ne, ampak zaradi tega, ker na tak način gradijo ksenofobno, rasistično, blokovsko podobo prišlekov iz tretjega sveta zgolj zaradi svojega lastnega političnega EPP-ja, ki mu nese zgolj in samo do promocije sovraštva. Bi se pa vseeno podrobneje odzval na vse te konkretne primere nasilja, ki jih skrajna desnica navaja. Sprva bi se odzval s tem, da gre v veliki meri za napihnjene zgodbe oziroma kar za neposredni fake news. Na več kot enem izmed primerov, ki so jih danes predlagatelji izpostavili, se je to izkazalo za resnično, torej da gre za navaden fake news. Ko drugo, skrajna desnica ta ta fake news še dodatno podpihuje za uporabo svojih lastnih, komunikacijskih inštrumentov z namenskim širjenjem in hajpanjem po socialnih omrežjih, pa privatnimi mediji, v našemu slučaju sofinanciranimi iz fašistične Madžarske in tako naprej. Potem pa pride parlamentarna razprava, ne, in potem ti isti ljudje in iste strukture, ki stojijo za tem fake newsom razlagajo, razlagajo: "Ja, veste, mediji so pisali o tem incidentu, o onem incidentu in tako naprej." Pri tem, da so vse te izpostave, tudi tiste, ki se dejansko zgodijo, že v štartu zelo jasno rasistično profilirane, ne, torej niso osredinjene, ne, zgodil se je primer nasilja med dvema človekoma, zakaj se je to zgodilo, to se ne bi smelo zgoditi, ne, ampak lahko beremo naslove, kako je temnopolti nelegalni migrant, pretepel babico, ali karkoli že ste danes, govorili. Skratka, to je prvi odziv na te izpostavitve, kako gre za trumo nekih nasilnih ljudi. Skratka, v veliki meri gre za fake news. drugi odziv vzame pod drobnogled stvarnost, v kateri se ti prišleki v ciljnih državah, tudi pri nas, znajdejo. In znajdejo se zaradi politik, istih politik, ki jih predlagatelji skrajne desne advocirajo tudi pri nas. To so politike getoizacije. Namesto da bi poskrbeli za vključevanje teh ljudi v družbo, namesto da bi jim pomagali, da si na novo zgradijo pri nas svoja življenja, vzporedno s tem, ko jim pomagamo nazaj vzpostaviti svoje domovine, kaj se zdaj dogaja in kaj advocira desnica? Več ekonomskega izkoriščanja za države tretje sveta, več bomb nad države tretjega sveta, v domovini pa getoizacija teh ljudi, da se jih stisne, da se jih pritisne, se jim vzame kakršnokoli perspektivo, se jih obravnava tam kot navadno živino. A vi veste, kakšne psihološke posledice to potegne za sabo za ljudi? Vsakemu se zmeša, vsakemu se zmeša, pa ne samo zaradi balkanske poti in vseh grozot, ki so se tam beguncem dogajale, ne, zaradi grozot, ki se ljudem dogajajo tukaj in v drugih ciljnih državah, zmeša se jim od vseh teh pritiskov, film se jim strga. Kar je najbolj normalno, ful zelo žalostno, tragično, ampak če država z njimi ravna kot z živino, ma s komerkoli, s katerim koli človekom, če država z njim ravna kot živino, bo potem ta človek živina tudi, postal. In kot tretji odziv bi rad spomnil na incident, ki se je zgodilo pred sodnijo dvajsetega aprila leta dva tisoč sedemnajst, ko je tam navijaški podpornik Janeza Janše, slovenskemu brezdomcu iztrgal berglo iz rok in ga s pretepu s to isto njegovo berglo. Tudi to je obraz skrajne desnice. Pa ta človek ni bil temnopolt.